Dziękuję za Pani głos, ale czy nie uważa Pani, że życie bardzo wielu ludzi ciągle jest narażane, dlatego że nie zrobiliśmy nic, żeby zrealizować kwietniowe ustalenia Rady Europejskiej o walce z przemysłową nielegalną imigracją, o walce z mafiami przemytników ludzi.

Czy nie uważa Pani, że czas naprawdę podjąć te działania i nie namawiać ludzi do tego, żeby ruszali przez morze?